Gospod Igor Zorčič. Izvolite. Hvala, predsednik. Ma, jaz bom tukaj samo dve besedi, glede na to, kar sem danes slišal. je jasno, je jasno, da SDS bi rad pripravil kakšen zakon in dal naprej neko dobro zadevo, ampak je tudi jasno z naše strani, da ne moramo kar tako sprejeti vse zadeve vaše . Prvo kot prvo, ste točno ugotovili, da tu neustrezna zadeva. Zakon ne ustreza. Je v nasprotju z določbami SPIZ-a in Zakona o SDH-ju, je direktnem nasprotju z delitvijo oblasti. Parlament ne more biti skupščina SDH-ja . člane bi predlagale poslanske skupine, kar je direktno politično upravljanje. Ne gre. Je dosti reči, ki ne gre, in zaradi tega dajte si umiriti vašo dušo in recite: "Tokrat ne bo šlo ." Zelo enostavno povedano. In mislim, da to je, kar dajte se razumeti, da ne gre vse tako, da raje kar, čez noč so priprave en zakon in pol se ga predstavi in se zahteva pol in se obtožuje koalicijo, da vedno vse glasuje proti temu, kar delate. Ni res . Dosti reči smo podprli. Še bomo. Zakaj, da ne. Dobre reči. Sigurno. Ampak to danes ne gre. Pa veliko hudih besed sem slišal na račun naše stranke. Jaz mislim, da ni bilo tako pošteno z vaše strani, toliko hudega povedano, ker jaz mislim, mi resnično delamo za upokojence. Resnično delamo. Saj smo tudi zahtevali tudi v koalicijski pogodbi in zaradi tega tudi se borimo naprej. Zelo dobro. Zelo dobro za to. Toliko z moje strani. Hvala. Hvala, gospod ...